virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá allsherjarnefnd um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum númer nítján nítján hundruð fjörutíu breytingu á lögum um útlendinga númer níutíu og sex tvö þúsund og tvö og lögum um atvinnuréttindi útlendinga númer níutíu og sjö tvö þúsund og tvö með síðari breytingum þetta þingmál hefur gengið undir heitinu vitna og fórnarlambavernd nefndin hefur fjallað um þetta mál og fengið umsagnir í frumvarpinu er lagt til að lögfest verði vernd til handa fórnarlömbum mansals þetta er í samræmi við samning aðildarríkja sameinuðu þjóðanna um aðgerðir til að sporna við skipulagðri fjölþjóðlegri glæpastarfsemi nefndin telur að rétt sé að taka málið til frekari skoðunar og leggur til að því verði vísað til ríkisstjórnarinnar